Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la visita que realizamos la semana pasada a Kiev nos ha permitido tomar la temperatura de la situación, ciertamente elevada, casi explosiva, que contrasta con la temperatura ambiente de casi veinticinco grados bajo cero. Y tras la dimisión del Gobierno, la derogación de las leyes restrictivas de la libertad y el debate y la aprobación de la ley de amnistía, cuya entrada en vigor quedaba condicionada al desalojo de los edificios oficiales, podemos sacar una conclusión y es que ha habido una ruptura de la confianza entre las partes. Y esa ruptura de la confianza está poniendo en riesgo la hoja de ruta de la reforma constitucional, de unas posibles elecciones anticipadas y de un paquete financiero que debe estar sometido a las condiciones a las que se ha referido el señor Brok. Ojalá que las gestiones que está haciendo la Alta Representante en Kiev puedan contribuir a restaurar esa confianza. Miro también al Comisario Füle y a los esfuerzos que está desplegando. Y creo que, en este momento, lo más importante es desplegar una actividad de mediación que pueda verificar el cumplimiento de los compromisos lealmente asumidos por las partes.

Y los términos de esa opción son dos —se ha referido a ellos el señor Verhofstadt— o bien una vuelta al pasado, una vuelta a los regímenes autocráticos, una vuelta al paraíso soviético, o bien, señor Presidente, una opción por la Unión Europea. Y esa opción, señor Presidente, no debe ser decidida ni en Moscú ni en Bruselas ni en cualquier otro sitio.